Hvala lepa! Zdaj, da bi podatke imeli na ta način, kot jih vi želite, seveda nimamo. Ampak tudi se ne strinjamo z interpretacijo, da kakorkoli kršimo komurkoli kakršnekoli pravice. Delamo strogo po zakonu in podzakonskih aktih. To je interpretacija, ki nisem, Ta vaša interpretacija je pač vaša interpretacija. Za kaj gre? Gre preprosto za to, da vi veste, da je v desetem členu Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je samo za določene kategorije otrok določen stalni spremljevalec, za ostale kategorije pa začasni spremljevalec, in to midva zelo natančno obadva veva. Kar pa se tiče tega, da mi potem dodatno pomagamo, da ministrstvo dodatno pomaga, na osnovi odločb o, na osnovi odločb o usmerjanju, je pa zaradi tega, zato ker je sistem tak, da stalni spremljevalci so sistemizirani, za začasne spremljevalce pa mora šola, tako kot ste sami ugotovili, znotraj normativov in standardov, sama najti, ljudi, ki to tudi počno. In strinjava se, ni dobro in ni prav, in to je treba in to je treba spremeniti, ampak ne sprejmem pa interpretacije, da komurkoli na ta način, glede na sedanjo veljavno ureditev kršimo pravice. Da je lahko boljše, vemo, da delamo projekte, ki omilijo omilijo to situacijo, tudi vemo, tudi to je res, ampak jaz pa mislim, da vendarle, da so tudi vam na sestanku na ministrstvu, zelo jasno, ker so me natančno brifirali o tem sestanku, tudi jasno pojasnili, da ne kršimo pravic, da pa seveda zakonodaja nam daje določene možnosti, določenih možnosti pa ne. Hvala lepa. Hvala, gospod, minister. Gospod poslanec, imate možnost, da postopkovni ...